Y ese es el camino que estas personas que huyen de la miseria, de la desesperación, del miedo, están dispuestas a recorrer.

Quiero hablar de los niños y de las niñas de esa caravana, porque son los más vulnerables, porque son los que más están sufriendo, porque están sufriendo deshidratación y enfermedades, porque están muriendo, porque en el muro que separa México de los Estados Unidos hay cientos de cruces blancas pintadas, que son las cruces blancas de los niños y niñas que ya han muerto a lo largo del camino. Esa es la situación real. Por eso queremos unirnos al llamamiento que hace el ACNUR, que hace Save the Children, para pedir a los Estados Unidos que cumplan con la legalidad internacional. A los niños y niñas, a los adolescentes no se les puede tratar como si fueran delincuentes o narcotraficantes. Tienen derecho a la protección internacional según nuestras normas, y los Estados Unidos también están obligados a cumplirlas. Dejemos que los niños y niñas sigan siendo niños y niñas.